drage poslanke in poslanci, dober dan, sem vesel, da sem prišel na vrsto natančno po poslanki Maši Kociper, ki je na mizo vrgla neke stvari, o katerih je treba pač pošteno predebatirati in jih razčleniti. Najprej, ker jaz mislim, da je najbolj enostavna rešitev zaradi tega, da se ne bo ta ideološki boj nadaljeval, da se ne bodo bitke bile na hrbtih staršev in otrok, da ta zakon danes pade in da enostavno ustavno sodišče samo realizira svojo odločbo. Ta praksa ostaja, to se je zgodilo v primeru občine Ankaran, ko je bila odločba ustavnega sodišča jasna. Večina v tem parlamentu pa tiste odločbe zaradi ideoloških političnih razlogov enostavno ni želela realizirati in je ustavno sodišče samo poseglo, in jaz jim dam tukaj prav, in se je v enem delu s poslanko Kociprovo ne strinjam, ker nobena izmed vej oblasti v Sloveniji ni superiorna, nobena, ampak sta enakovredni in sta dolžni delovati v skladu s pristojnostmi in pooblastili, in ko se zgodi, da enostavno po dolgih letih parlament ne želi realizirati tisto, kar je v skladu s pristojnostmi in ustavo dolžan, potem se mi zdi nujno, da ustavno sodišče odreagira, in to mislim, da je v dani situaciji, ko je, bi rekel, vsaka stran precej močno vkopana v svoje jarke, edina logična in za državo najbolj enostavna rešitev, na ta problem pospravimo z mize, in tukaj bi aktivna vloga ustavnega sodišča bila zelo dobrodošla. Naslednja stvar, s katero se zelo zelo pogosto manipulira, je, da sta bili v preteklosti dve odločbi ustavnega sodišča, ki pa sta zaradi različnih večin ustavnega sodišča o isti zadevi, razsodilo, razsodili drugačno, ne drži, to je popolno zavajanje. Leta dva tisoč dva, iz leta dva tisoč dva ustavna določba obravnava šolstvo na splošno v celoti, ne govori o javno veljavnem programu, razlika med odločbama ustavnima med letom dva tisoč dvanajst in dva tisoč štirinajst je ta, da dva tisoč dvanajst ustavno sodišče odloča o šolstvu na splošno, kamor spada tudi srednja šola pa še kaj drugega, in leta dva tisoč štirinajst, ko govori o javno veljavnem programu, in dva tisoč dva je bilo rečeno, da država pač šolstvo razen osnovnega, ki je obvezno, financira v skladu s svojimi zmožnostmi, leta dva tisoč štirinajst, ko pa se je govorilo samo o javno veljavnem programu, ki je, ki je v osnovnih šolah, ki je z ustavo predpisano, je pa ustavno sodišče reklo, da je ta javno veljavni program od države potrjen potrebno enako plačati ne glede na to, ali se izvaja za zidovi, ki jih je šol, ki jih je zgradila občina, ali šol, ki jih zgradil neki drug zasebni zavod, torej gre za dve različni zadevi, v eni stvari je javno veljavni program, v drugi stvari je šolstvo na splošno. Naslednja stvar, dve mnenji zakonodajno zakonodajno-pravnih služb, vladne in parlamentarne, tisti, ki hočete to prikazati kot izraziti desni boj proti ne vem čemu še, smo, mislim, težko si predstavljam, ne, da je vladna služba opozicijska, da je parlamentarna zakonodajno-pravna služba opozicijska, je pa zanimivo, da sta ti dve službi usklajeni in pravita jasno, da to, kar dela minister Pikalo, ni dobro, ni dobro, in ni prava rešitev, dve službi, ne opozicija, dve službi pravita to, nekaj dilem še naprej, ne, saj če stvari logično pogledate, jaz mislim, da tukaj ima največji dobiček stranka SD, da oni so izjemno spretno to vsebino izrabili za krepitev svoje politične podpore in da sta praktično druge koalicijske stranke tukaj enostavno žrtev, ki ste nasedle na to igro, z izjemo SMC-ja, ki je po moji oceni odreagiral pametno, ampak tukaj ne boste imeli vi nobenega političnega dobička, seveda se vam pa kolegi v SD-ju smejijo, ker jim ta tema ustreza, ker v tej temi uživajo in ker v tej temi pridobivajo svojo politično podporo, ker je uspelo vsem vam, pa tudi večjemu delu javnosti, vsiliti neko dilemo, da se tukaj pogovarjamo o javnem in zasebnem, pa se ne. Mi se pogovarjamo o javno veljavnem programu, ampak oni so pa ustvarili vtis, da se mi pogovarjamo o javnem in zasebnem, seveda, logika v Sloveniji zaradi preteklih izkušenj pa je, ne, tudi oni poudarijo takšen vtis, da vse, kar je seveda javnega, je dobro in zastonj. Ob tem ne povedo, da je to treba plačati iz davka, ampak vse, kar je javnega, je dobro in zastonj, vse, kar je pa zasebnega, je pa slabo in drago in logično, ko ljudje dobijo takšn vtis in ko je stvar komplicirana kot v tem primeru, pristanejo na enostavne razlage, in ko vam v SD-ju razlagajo, da se borijo za javno proti zasebnemu, je normalno, oni na ta račun dobivajo, ker je njihova volilna baza temu naklonjena, ampak v resnici se pa ne pogovarjamo o tem in zato pravim, da so vas tukaj speljali enkrat na limanice, ker bodo oni to stvar politično kapitalizirali, vi in predsednik vlade bo pa zaradi tega plačal politično ceno. Naslednja dilema, ki ne drži, ne, ves čas se govori, da gre o financiranju šol, ne gre o nobenem financiranju šol, ampak gre o financiranju javno veljavnega programa in treba je zelo jasno povedati, da ne gre za financiranje šol, zaradi tega ker te zasebne šole, ki imajo javno veljavni program, je zgradil neki zasebnik, svoj denar je vložil za to, da je zgradil šole, svoj denar je vložil za to, da je opremil to šolo in da jo vsako leto vzdržuje z ogrevanjem z vzdrževalnimi deli, povsod drugje po državi te stroške prevzema veste kdo, občine, in če kaj, potem bi morali biti takim šolam in takim zasebnikom hvaležni, da investirajo svoj denar v zidove, zgradijo šole in noter ne poučujejo svojega programa, ampak poučujejo program, ki ga je predpisala država, in zato je treba biti pošten tukaj, da ne govorimo o financiranju šol, ampak o financiranju javno veljavnega programa, to je vsa resnica seveda, SD pa poskuša to predstaviti, da gre za financiranje zasebnih šol, in ljudje skočijo v luft, ki rečejo čakajte, čakajte, a zdaj bomo pa mi nekim bogatunom plačevali iz naših žepov, zato da bodo neki dobro situirani bogati otroci hodili na zasebne šole in zdaj bo to plačevala država vsem. Do takih neresnic, pa do takih do takih zamegljevanj pride, ampak to to so čiste izmišljotine in spretno uporabljeni spini, zato da, še enkrat poudarjam, oni krepijo svojo bazo. Ustavno sodišče je presojalo o javno veljavnem programu in tisti, ki se zavzemate za enakost, za enakopravnost, tukaj apeliram na SD in na Levico, jaz resnično ne razumem, kako da ne podpirajo dejstva, da za enako delo sledi enako plačilo, ker ustavno sodišče je reklo: "Za isti program, za isto vsebino mora priti enako plačilo." Težko je razumeti iz njihovega programa, da prav temu nasprotuje v Levici in v SD-ju, naslednja manipulacija, ki se tukaj dogaja, je, da gre za cerkvene šole, cerkev v Sloveniji je nepriljubljena, vse, kar počne, je za nekatere narobe in seveda najlažji argument je, da rečeš, gre za financiranje cerkvenih šol, cerkev je itak že dovolj bogata, bog ne daj, da bi karkoli dali, in to je treba absolutno preprečiti. Še ena laž, da gre za financiranje cerkvenih šol, med temi šolami, o katerih govorimo, mi govorimo o šestih šolah, in med temi šestimi sta dve cerkveni, niti vseh šest ni cerkvenih, ampak sta dve, tako da, tako da, e, bo jasno, kakšna manipulacija se se tudi na tej točki dogaja, in ne prej, ne, še hujša manipulacija je pa to, kar nekateri pravijo, pa rečejo: "Veste, kaj hoho, da bomo mi zdaj iz javnih sredstev plačeval tem zasebnim šolam zaradi tega, da bodo imele one zdaj verouk noter, da bomo mi iz javnih sredstev plačeval verouk." To je pa še hujša manipulacija, ki absolutno ne drži, tudi v teh cerkvenih šolah, ki bi ji morali stoprocentno plačati javno veljavni program, program, ki ga je država potrdila, ne bo nikoli plačan verouk, ker verouk ni del javno veljavnega programa, tako da se tukaj dogaja še eno, res pač tako nesramno podlo zavajanje, vse v smislu v funkciji političnega spopada in a krepitve svoje baze, ampak eno je resnica, drugo so pa, kako že pravijo, alternativna dejstva, in tukaj, če malo parafraziram poslanca Hana, ne, je SD izjemno spretno dobil svoj šov, seveda mu pa pri tem izdatno asistira tudi del koalicije, svojo napako bojo seveda spoznali kasneje, in tukaj moram pa izpostaviti poštenost poslanca Desusa Polnarja, ki je, mislim da včeraj, jasno in glasno povedal, da absolutno ne gre za denar, da gre za nekih pol milijona evrov, da pri dveh milijardah proračuna, kot ga ima ministrstvo za šolstvo, on je rekel, ga citiram, je to "zanemarljiv znesek", torej absolutno ne gre za vprašanje denarja, tako kot se poskuša tudi v nekaterih delih predstaviti, ne, ne gre za vprašanje denarja, če tukaj dodate, ne, da za neko šolo lusko na obali daje država ravno tako ali pa še več, potem so stvari popolnoma, popolnoma jasne. Dva nekdanja pravnika, poslanka Kociper je citirala, kateri ustavni pravniki so takrat glasoval za to ustavno odločbo, in neverjetneje ker se je ustavila, je hotela tudi povedati, da svetovnonazorsko bi ti sodili bolj, recimo, na konzervativno stran, ampak tega ni povedala, bom jaz povedal namesto nje, ampak v zadnjem obdobju se je v javnosti pojavil pa tudi nekaj nekdanji ustavni sodnik, ki ga pa zelo težko postavite na konzervativno stran, ga celo ne morete, on samo pravi, da je na drugi strani, da voli drugo stran, gospod Krivic je jasno ssu to, kar počne sedaj vladna koalicija z ministrom Pikalom na čelu, kaj pa to, pač nič, ne, tako kot tudi pri dveh zakonodajnih-pravnih zakonodajno-pravnih službah in njihovih mnenjih, poslanec LMŠ-ja in se je spraševal, če bomo mi spoštovali morebitno novo odločbo ustavnega sodišča, ja, seveda jo bomo, in tukaj se morda ločimo od ostalih, da mi bomo spoštovali odločbo ustavnega sodišča, četudi bo ta za nas neprijetna ali četudi se je s to odločbo ustavnega sodišča ne bomo strinjali. Kompromis, kakšen kompromis je možen, este, če nekaj ustavno sodišče reče, da je potrebno za enako delo zagotoviti enako plačilo, potem se mi ne moremo cenkati, ali je zdaj to petinosemdeset, ali je zdaj to petinšestdeset, a je nič ali je petindvajset, ker ko se začnemo enkrat pogovarjati in pogajati o teh številkah, potem absolutno v samem temelju izničimo odločbo ustavnega sodišča, ki je reklo, da je to stvar potrebno odpraviti in izenačiti, mi bi se pa zdaj o teh stvareh pogovarjali in pogajali, o teh stvareh se ne moremo pogajati, se pa lahko nekje drugje pogajamo, in to sem samo ministru Pikalu tudi ponudil, in mislim, da pred kakšnim letom smo v te stvari tudi uskladili, celo državni sekretar, mislim da Štromajer, je bil na tistih usklajevanjih takrat zraven, ne, mi lahko to odločbo ustavnega sodišča v celoti realiziramo, v celoti, sto sto, smo pa seveda se mi pripravljeni pogajati o tem, a kako široko pa so lahko tovrstne šole potrebne in doprinos k pluralnosti našega šolskega sistema, in takrat je bila debata o tem, da odločbo realiziramo v celoti, da pa se lahko dogovorimo, da do nadaljnjega, dokler se ne pokažejo drugačne potrebe, je tovrstnih šol lahko nekje pet odstotkov v celotnem naboru šol, to pomeni, da bi s sedanjih šest šol lahko nekih tovrstnih trideset šol imeli v Sloveniji, ampak seveda o tem kompromisu se ni bil pripravljen noben pogovarjati pa noben pogajati zaradi tega, ker politično ni zanimiv, ker politično za SD ni zanimiv, ker ne motivira ljudi, in to je, mislim, da bil glavni razlog, zakaj se o teh stvareh niso bili pripravljeni realno pogovarjati, tako da, kot sem rekel, tem je še veliko, bistveno pa se mi zdi, da je iz dane situacije je najboljše iziti tako, da ta zakon danes zavrnemo, potem počakamo, če bo morda ustavno sodišče samo odreagiralo in odločbo samo realiziralo, v kolikor jo ne bo, potem je seveda na mizi kompromis o kakšnem sem govoril zdaj. Hvala lepa.